Szanowni Państwo! Dosłownie kilkanaście dni temu obchodziliśmy w Polsce i w Europie rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz. Wydawać by się mogło, że te tragiczne wydarzenia z II wojny światowej pozostaną dla nas wszystkich bolesną lekcją historii, o której każdy będzie pamiętać. Niestety nikt chyba nie może powiedzieć, że dziś, na początku 2020 r. nasz kontynent jest wolny od choroby antysemityzmu, rasizmu i ksenofobii, która doprowadziła do tragicznych wydarzeń zaledwie siedemdziesiąt parę lat temu. W dzisiejszych czasach cieszymy się wspólnym rynkiem czy swobodą podróżowania, lecz nie zapominajmy, że Unia Europejska narodziła się przede wszystkim z potrzeby zachowania pokoju i zapobieżenia nowym konfliktom. Dlatego też ochrona praw podstawowych, a do nich należy idea sprawiedliwych, pokojowych i tolerancyjnych społeczeństw, jest naszym obowiązkiem.